Annak a Petíciós Bizottságnak a munkájáról, amelyik egyebek mellett gyalázatos módon elutasította a szlovákiai kettős állampolgárság kizárásával kapcsolatos törvénnyel összefüggő petíciót, és ezzel durván sértette a felvidéki magyarok jogait és érdekeit. Mi magyarok kiállunk az elszakított területeinken élő őshonos nemzeti közösségekért, ennek példája volt tegnap Székelyföldön, székely zászló alatt több tízezer ember menetelése, demonstrációja, amellyel a székely autonómiát követelték, egyebek mellett európai zöldek támogatását is élvezve, amit ezúton is köszönök. Baszkok és katalánok is kiálltak amellett, amelyet az ENSZ így fogalmazott minden népnek, minden nemzetnek joga van az önrendelkezéshez. Emberjogi kérdésről van szó, tehát kérjük és követeljük, hogy az Európai Unió is álljon a székely önrendelkezés mellé.